Pane předsedající, já se chci připojit k tomu, co zde říkali moji kolegové. Já jsem velmi rád a vždycky mě to těší, že zde v zásadě zaznívá jednotný hlas napříč všemi frakcemi a všichni se shodujeme na tom, že paní Savčenková má být propuštěna. Tento příběh jasně ukazuje, jak Rusko porušuje mezinárodní smlouvy, mezinárodní právo a také své vlastní vnitřní právo, protože to, jak probíhá soudní proces v Rusku, je v rozporu i s ruským trestním právem. Je na něm jednoznačně vidět, že zavlečení paní Savčenkové bylo v rozporu s mezinárodním právem, je na něm jasně vidět, že zde není žádný pokus provést spravedlivý proces. Pokud tedy někdo hovoří o tom, ať necháme soudy v Rusku rozhodnout, tak je velmi naivní a je snílek. Zkrátka a dobře, kdyby Rusko chtělo případ vyřešit, už mohlo být jasně řečeno, že paní Savčenková je nevinná a mohla být dávno propuštěna. Bude li se jednat o soudní monstrproces a paní Savčenková je toho obětí, je tedy dobře, že dnes přijímáme toto usnesení na její podporu.